Madame la Présidente, chers collègues, si l'on en croit les nombreux articles élogieux, la COP 21 dirigée par le ministre français des affaires étrangères, Laurent Fabius aurait été couronnée de succès. La réalité n'est pas vraiment celle là, car l'accord de Paris n'est pas contraignant, et il se résume à des déclarations d'intention qui se révéleront insuffisantes pour limiter le réchauffement climatique, si tant est que celui ci soit encore endiguable. En effet, ce n'est pas par des déclarations d'intention que l'on pèse sur les événements, mais par des actes clairs, respectueux de la souveraineté des États, ainsi que du besoin qui est le leur de poursuivre leur développement économique. Se limitant à empoisonner la vie quotidienne de millions de nos compatriotes, une certaine forme d'écologie punitive n'a pas permis de relever les défis immenses qui se posent à notre planète et à notre continent, et pour cause ce que l'Union européenne donne d'une main, elle le reprend de l'autre. La COP 21 et l'Union veulent aujourd'hui réduire les émissions de carbone, mais l'Union continue à prôner un libre échange totalement débridé en refusant notamment de mettre en œuvre une préférence communautaire qui favoriserait la relocalisation de nos moyens de production et éviterait ainsi d'importer des produits de consommation des dizaines de milliers de kilomètres. Or, moins de kilomètres parcourus pour une marchandise, c'est évidemment moins de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère. La COP 21 et l'Union veulent également préserver la biodiversité et encourager une agriculture responsable, mais en même temps l'Union valide le traité transatlantique, qui aura pour conséquence d'importer en Europe des produits qui ne respectent aucun de nos standards sociaux, ni environnementaux, et qui mettent en grave danger de mort des centaines de petites exploitations familiales.